Pane předsedající, rád bych zde upozornil na případ českého válečného novináře Radana Šprongla zadrženého na letišti v Bangkoku před odletem do Iráku. Tento člověk čelí obvinění z nedovoleného držení válečného materiálu a hrozí mu pět let vězení jen pro to, že u sebe měl ochranou výzbroj, která slouží jako naprosto nezbytná ochrana novinářů ve válečných zónách.

Nedávno byli ze stejného důvodu zatčeni i dva novináři pocházející z Evropské unie, kteří již byli propuštěni.